Es hat in den letzten Jahren eine ganze Reihe von literarischen Aufbereitungen der Situation der Frauen, und speziell der Situation der Mädchen, in Pakistan gegeben. Menschen, die jahrelang die Situation vor allem in den ländlichen Regionen gesehen haben, haben anhand von Einzelschicksalen beschrieben, wie Mädchen von der Bildung ferngehalten werden, wie junge Frauen aber mit der Eheschließung auch aus dem Arbeitsprozess gedrängt werden, wie selbstverständlich es immer noch ist, trotz einer anderen Rechtslage, dass Frauen von älteren Brüdern oder von ihren Ehemännern abhängig sind.

Es muss an uns liegen, die Menschenrechte, die Bürgerrechte in Pakistan voranzutreiben. Wir müssen die Schritte, die auf parlamentarischer Ebene dort schon erreicht wurden, zur Kenntnis nehmen, aber vor allem die Umsetzung beobachten.